Gospod minister, hvala za vaš odgovor. Zdaj, če sva se prav razumela, se obadva strinjava s to problematiko v naši državi. Upam, da se tudi strinjate z mano, da govorne težave povzročajo tudi, širšo socialno izključenost. Ne samo težave v šoli, ampak tudi pri iskanju zaposlitve starejših. Zanima me, ali lahko predstavite mogoče časovni plan urejanja te problematike. In pa, glede na to, da ste rekli, da je komaj štirideset procentov, teh otrok, kateri potrebujejo logopeda, pa se vendarle vprašam, če je potrebno čakanje na to storitev do enega leta ali celo več. Se mi zdi, da bi mogoče pol bila številka lahko malo višja, ne. Zanima me tudi, ali, ste na podlagi mojega vprašanja, pripravili tudi mogoče, plan finančnih posledic, če bi v vrtcih zaposlili, če bi v vrtcih zaposlili po enega, logopeda. Hvala.